Pan Verheugen powiedział dwa dni temu w wywiadzie, że musimy zwiększyć konkurencyjność, bo przegrywamy z krajami Dalekiego Wschodu. Otóż ja czytam ten program Komisji Europejskiej. Słucham tych wypowiedzi. One wszystkie idą w dokładnie przeciwnym kierunku.

Państwo musicie zrozumieć Europa kiedyś przodowała. Byliśmy motorem rozwoju całego świata dzięki temu, że rządziły wartości europejskie.

Musimy iść dokładnie w przeciwnym kierunku.